Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Commissario, l'uso massiccio di Internet e la digitalizzazione delle nostre economie hanno creato, come molti hanno ricordato, una nuova emergenza strategica che è quella di garantire a tutti i cittadini e agli attori economici la possibilità di crescere e svilupparsi in spazi virtuali protetti. Dobbiamo agire rapidamente, proprio nel momento in cui stiamo discutendo dello sviluppo della rete 5G, delle sue possibilità e dei suoi rischi, e delle possibili interferenze della Russia e di altri soggetti nelle prossime elezioni. A quaranta giorni dalle elezioni queste minacce sono estremamente reali. Le istituzioni pubbliche, in Germania, Estonia, e in altri paesi sono già state oggetto di attacchi coordinati. Per questa ragione abbiamo la responsabilità di rispondere a questi pericoli. L'azione della Commissione, che ha proposto un pacchetto normativo su tali sfide, va accolta favorevolmente, ma l'Unione purtroppo è ancora in ritardo, e abbiamo il compito di andare oltre. Abbiamo bisogno di maggiori investimenti, di rafforzare il coordinamento degli Stati membri, evitare interferenze inaccettabili come quella di Cambridge Analytica che ben conosciamo. Questo è l'obiettivo che dobbiamo perseguire tutti insieme.